Y yo pregunto ¿qué significa para ustedes el largo plazo? Han pasado ocho años desde el inicio de la crisis y, allí donde se han aplicado las reformas con mayor dureza, el crecimiento sigue por debajo de otras economías desarrolladas o de la economía mundial donde se ha aplicado la austeridad hay más desempleo y la deuda pública sigue aumentando. España es un claro ejemplo de ello. ¿No se dan cuenta de que cada vez tienen más difícil seguir manteniendo esta farsa? Repasen el New Deal de Roosevelt o el pleno empleo de Lord Beveridge ―son de los suyos― y hagan lo que hicieron ellos en momentos de crisis dejar de sacrificar a los trabajadores para mantener un proyecto fallido como es esta Europa de las finanzas.